Panie Przewodniczący! Ponownie do debaty publicznej wraca sprawa łamania praw człowieka w Birmie. Oczy różnych organizacji międzynarodowych zwrócone są w stronę konfliktu religijnego między muzułmanami i buddystami zamieszkującymi tereny Birmy. Głosy tamtejszych rządzących próbują odwrócić uwagę od zaistniałej sytuacji, zapewniając, że problem jest wewnętrzną sprawą kraju i nie powinna być ona nagłaśniana na arenie międzynarodowej.

Takie praktyki, niezależnie od naruszenia innych podstawowych praw człowieka w stosunku do nich, są dyskryminujące wobec tej ludności. Unia Europejska powinna pomóc Birmie, włączając się w aktywną współpracę w przeprowadzeniu koniecznych reform ekonomicznych, politycznych i społecznych.